Signor Presidente, onorevoli colleghi, i recenti attacchi terroristici in Europa hanno provocato oltre che vittime innocenti anche un enorme senso d'insicurezza e di paura nei nostri cittadini. Ho votato a favore di questa risoluzione perché le Istituzioni europee e gli Stati membri usino efficacemente tutti gli strumenti che hanno a disposizione per proteggere i cittadini. Rafforziamo sicurezza e servizi d'intelligence che sorvegliano i gruppi sospetti, ma sono controproducenti misure che finiscono per criminalizzare un'intera comunità e per offendere i musulmani che non hanno nulla a che vedere o neanche simpatie verso Al Qaeda, o quelle che inficiano la libertà, un principio che è alla base dell'Unione europea. L'Occidente per prevenire gli attentati deve fare di tutto per fermare gli almeno sette conflitti che si stanno consumando dal Pakistan alla Somalia e alla Nigeria, come in Iraq, Siria, Yemen e Libia, dalle cui scintille possono venire fiamme che dilagherebbero in Europa. Questa è la priorità assoluta.